Pane předsedo, paní komisařko, nacházíme se samozřejmě v čase ekonomické recese nebo krize, a to je nepříjemné, ale takové krize přicházejí a odcházejí, jsou cyklickou součástí tržního hospodářství a nesmí být zneužity k zavádění nadměrných regulací podvazujících ekonomiku, protože takové regulace nám zůstanou, i když samotná krize už odezní, a to se týká i mezinárodního obchodu. Evropská unie proto nesmí podlehnout lákání protekcionismu v obchodních vztazích, tím bychom poškodili nejenom sami sebe, ale poškodili bychom hlavně ty, kterým chceme pomáhat, tedy zejména nejméně rozvinuté země, o jejichž plnou ekonomickou integraci do světového obchodního systému musíme usilovat. Jménem skupiny Evropských konzervativců a reformistů mi dovolte, abych ocenil přístup skupiny Evropské lidové strany a skupiny ALDE, které spolu s námi připravily vyvážený návrh rezoluce o rozvojové agendě z Dohá po sedmé konferenci Světové obchodní organizace. Právě této rozvojové agendě musí posloužit pokrok v mezinárodním obchodě a jestliže s tím Spojené státy americké mají problémy, pak je to Evropská unie, která by měla hrát vůdčí roli v úspěšném dokončení kola jednání z Dohá a také ve zprostředkování plné účasti těch nejméně rozvinutých zemí ve světovém obchodě.

Evropská unie, Evropská společenství začala jako obchodní zóna a Evropská komise jak stávající, tak ta budoucí si doufám uvědomí, kde jsou kořeny evropské integrace a vrátí se k nim. Měli bychom pokračovat ve zprostředkování plné účasti těch nejméně rozvinutých zemí ve světovém obchodě, stejně jako v uzavírání dalších bilaterálních a regionálních dohod o volném obchodu jako doplňku k multilaterálnímu rámci.